þegar lesið er skipunarbréfið frá lífeyrissjóðunum feli það ekki í sér miklar takmarkanir á þessum heimildum eða þeim möguleikum sem þessir starfsmenn höfðu til þess að rannsaka eiginlega hvað eina sem þá lysti og þeir töldu ástæðu til þess að rannsaka í starfi lífeyrissjóðanna það voru býsna opnar óskir um það í þessu skipunarbréfi varðandi þagnarskylduna er það auðvitað rétt það er vísað þarna í tiltekin lög sem kveða á um þagnarskyldu og þannig er þetta auðvitað höfðu lífeyrissjóðirnir ekki möguleika á því að fá þessu breytt það erum við alþingismenn sem getum gert það rannsóknarnefnd alþingis eins og við munum fékk mjög víðtækar heimildir slíkar heimildir eru algjört einsdæmi í sögunni eins og við höfum séð þetta þarna var verið að opna heimildir fyrir þá rannsóknarnefnd sem voru langt umfram það sem við höfum síðan séð

þyrfti að skoða betur þá skoða menn það betur mér finnst það hins vegar ekki endilega kalla á það að alþingi síðan skipi hér einhverja allsherjar rannsóknarnefnd yfir lífeyrissjóðunum til þess að gera hér aðra úttekt í kjölfar þessarar ég tel að það sé þá bara þannig að það eigi þá að skoða þau atriði sem menn telja við yfirferð á þessari skýrslu að út af standi og skoða það ef tilefni er til ég held að þessi skýrsla sé á margan hátt mjög gagnleg gleymum því ekki sem er aðalatriði málsins að við íslendingar búum við gott og öfundsvert lífeyriskerfi jafnan hefur það tekist þokkalega til um ávöxtun það varð auðvitað sérstakt hrun árið tvö þúsund og átta þá varð neikvæð raunávöxtun upp á tuttugu og eitt prósent eða þar um bil en árin þar á undan hafði bara verið almennt talað prýðileg ávöxtun á lífeyrissjóðunum